Za, besedo. Zdaj, ta zakon, ki je zdaj v veljavi, samo dokazuje, kako zbirokratiziran sistem imamo v tej državi. Pravzaprav je že vsa tista zdrava kmečka pamet, dobesedno, izničena, ne velja več nič, izgleda tako, kot da, če vse ne zapovemo do najmanjše podrobnosti, ljudje več ne funkcionirajo. Pa ni res. Ravno zato, ker smo že vse zbirokratizirali, sploh ni več življenjskih zakonov in, ljudje seveda potem iščejo načine, kako sploh preživeti v tem sistemu. Zdaj, državna sekretarka je rekla, da so takrat, ko so sprejemali ta zakon, govorili z vsemi deležniki. Oprostite, no. Mali vinogradniki sploh niso vedeli, da se takšen zakon sprejema. Zdaj, če so tukaj sodelovala neka društva, neke zveze in tako naprej, to ne pomeni, da so sodelovali tisti majhni. In oni so se šele potem soočali s tem zakonom, ko je bila zadeva sprejeta in ko so videli, kaj to v realnosti pomeni. In še enkrat, ne gre za to, da v Slovenski demokratski stranki kakorkoli zatiramo pobudo ali onemogočamo delovanje velikih vinogradništev, sploh ne, še kako jih podpiramo. Ne nazadnje, ne samo, da so to veliki pridelovalci, ki zagotovo prinašajo tudi neka delovna mesta, ampak ime Slovenije prenašajo in širijo tudi drugod po svetu zaradi svoje kakovosti in kvalitete. Ampak ta trenutek govorimo o malih vinogradnikih. In prej je kolega Žan omenil volilni okraj, kjer pa jaz sem bila izvoljena, ampak veste, ko sem govorila z ljudmi na terenu, so povedali, da je naša politika na področju kmetijstva popolnoma zgrešena. Ni problem samo na področju vinogradništva, tudi drugje. In ta ukrep, ki ga predlagamo v Slovenski demokratski stranki, ni nič drugega, ko pomagati tistim manjšim, da ne opustijo svoje delo, da ne izgubijo upanja in da jim omogočimo, da tisto, kar jim ostane od svoje pridelave, vendarle prodajo. Zdaj, rečeno je bilo, pravijo tisti drugi, ki so pri tem zakonu sodelovali, da se bomo s tem izognili nekih nepravilnosti in morebitnih kršitev in tistega, kar je slabo. Zakaj vedno sprejemamo v potem, državi zakone, misleč, da vsi ljudje mislijo slabo? Jaz sem že včeraj povedala. Glejte, tisti, ki želijo, ki so nekaj lumpi, bojo itak našli način, kako stvari zopet špekulirati in, voziti mimo nekega sistema. Tisti, ki pa delajo dobro pa pošteno, jim pa s takšnimi zakoni onemogočamo, da bi sploh delovali. In to ni v nikomur v korist. In kot sem povedala, bolj kot so neživljenjski zakoni, večjo represivno zakonodajo moramo sprejemati. In to je slabo. Jaz trdim, da pred uveljavitvijo tega zakona ni bilo prav nič več špekulantov kot danes, samo druge načine so našli. Je pa res, da smo na drugi strani onemogočali tistim, ki so do zdaj lahko prodali nekaj tiste kapljice gostinskim lokalom. In res je, gostinci se pa vedno odločajo, od koga bi kupovali, kaj bojo kupovali in kakšno kakovost bojo kupovali. In tukaj se pač razlikujemo. Vi želite popolnoma zbirokratizirati sistem v tej državi, mi pa želimo, da nekaj vendarle prepustimo državljankam in državljanom. Ne nazadnje oni kreirajo to državo, oni ustvarjajo zato, da lahko vse skupaj funkcionira in ne nazadnje tudi plačujejo davke. Zdaj, Veliko, je bilo povedanega tudi s strani državne sekretarke, jaz se ji za to zahvaljujem. Je pa še nekaj, povem čisto pri koncu. Delujem v tem Odboru za, kmetijstvo in mi ministrice pravzaprav sploh ne vidimo, vedno pošilja državne sekretarje, tudi danes je tako, in to je še en odraz odnosa do tega državnega zbora in nekih ...